Încă din 2009, grupul la nivel înalt privind supravegherea financiară, prezidat de Jacques de Larosière, sublinia importanța unei reglementări mai stricte a sistemul financiar. Astăzi, textul de compromis privind instrumentele financiare reprezintă un pas important atât în direcția creșterii transparenței tranzacționărilor de mare frecvență, cât și pentru eliminarea speculațiilor privind produsele agricole.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite a cerut o coordonare globală în lupta împotriva speculațiilor cu materii prime, subliniind efectele nocive ale acestui tip de comportament asupra volatilității prețurilor și arătând că aceasta din urmă a înregistrat o viteză alarmantă încă din 2007. Totodată, tranzacționările de mare frecvență, o componentă din păcate semnificativă a piețelor financiare, au cauzat instabilitate și prejudicii grave economiei europene. În acest context, doresc să îmi exprim susținerea pentru un raport care va permite creșterea transparenței și eficienței piețelor financiare.